frumvarp þetta byggir annars vegar á athugasemdum eftirlitsstofnunar efta við innleiðingu á mifid tilskipun evrópusambandsins númer tvö þúsund og fjögur þrjátíu og níu e b og hins vegar á ábendingum einkum frá fjármálaeftirlitinu um annmarka á lögunum í ljósi þeirrar reynslu sem skapast hefur við beitingu laganna frumvarpið hefur ekki í för með sér veigamiklar breytingar á núgildandi lögum með frumvarpinu er mifid tilskipun innleidd með fullnægjandi hætti í íslenskan landsrétt og löggjöf á sviði verðbréfaviðskipta lagfærð lítillega einkum er lýtur að framkvæmd eftirlitsstarfsemi og gagnsæi viðskipta

nýtt ákvæði kemur inn í öðrum kafla laga um verðbréfaviðskipti númer hundrað og átta tvö þúsund og sjö er fjallar um skyldur fjármálafyrirtækja á skipulegum verðbréfamarkaði við framkvæmd viðskiptafyrirmæla kveðið er á um með skýrari hætti að flokkun viðskiptavina í almennan eða fagfjárfesti skuli eiga sér stað við upphaf viðskiptasambands í tilkynningu um viðskipti með fjármálagerninga er gerður áskilnaður um að

inn í lög um kauphallir númer hundrað og tíu tvö þúsund og sjö sem fjallar um réttindi skipulegra verðbréfamarkaða til að gera ráðstafanir innan evrópska efnahagssvæðisins vegna miðlægs mótaðila markmið þeirra breytinga er lúta að gagnsæi viðskipta og flokkun fjárfesta er að auka fjárfestavernd og efla eftirlit með verðbréfaviðskiptum á vinnslustigi frumvarpsins var samráð haft við fjármálaeftirlitið en um einstaka ákvæði var leitað ráðgjafar seðlabankans og nasdaq omx kauphallarinnar lagt er til að frumvarpinu verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu